Oczywiście zacznę znowu od futbolu, trudno jest oglądać spokojnie mecze zdając sobie sprawę, że w Syrii codziennie giną dziesiątki ludzi, nie tylko żołnierzy, ale także ludności cywilnej, także kobiet i dzieci. Wszyscy sobie tutaj chyba zdajemy sprawę, że prezydent Assad już dawno przestał być nadzieją Europy czy nadzieją Ameryki na poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka i demokratyzacji, rozwoju ekonomii w Syrii. Wszyscy już wiemy, że prezydent Assad jest po prostu mordercą swoich obywateli.

Do tego jest potrzebna oczywiście zgoda w ONZ i stąd moje pytanie do pani wysokiej przedstawiciel jak Pani ocenia szansę na zmianę stanowiska Rosji i Chin?